Oczywiście zgadzam się z tym, że wśród tych priorytetów jest wiele spraw bardzo ważnych i wartościowych, takich jak choćby prawna ochrona kobiet w ciąży, wspieranie kobiet niepełnosprawnych, większa ochrona zdrowotna dla kobiet, ale z niepokojem odnotowałam, że wśród tych poprawek znajdują się zapisy, które z całą mocą potępiają suwerenną decyzję Stanów Zjednoczonych cofającą wsparcie dla międzynarodowych organizacji proaborcyjnych.